Herr Präsident, Herr Kommissar, meine lieben Kolleginnen und Kollegen!

Hier gab es im Vorfeld einige Kontroversen hinsichtlich der Lockerung der Ursprungsregelung für Papua Neuguinea. Ich unterstütze die Auffassung der Kommission, durch diese Lockerung die Wirtschaft eines der ärmsten Länder unserer Erde anzukurbeln.

Ich verstehe gleichzeitig die Sorgen der europäischen Industrie, kann mir aber, ehrlich gesagt, nicht vorstellen, dass die gewährten Erleichterungen dazu führen, dass Papua Neuguinea eine ernstzunehmende Konkurrenz für unsere Konservenindustrie wird. Aber wir müssen wachsam sein, denn es ist natürlich niemandem geholfen, wenn wir unsere halbe Konservenindustrie in den Pazifikraum verlagern. Ich muss aber dazu sagen, dass uns in der Diskussion über dieses Abkommen sehr widersprüchliche Informationen hinsichtlich der Frage vorlagen, in welchem Umfang in Papua Neuguinea investiert wird und welche Staaten indirekt von der Lockerung der Ursprungsregelung profitieren. Ich bitte deshalb die Kommission dringend, die Anwendung dieser Ausnahmeregelung genau zu überwachen und dem Parlament rechtzeitig über die Auswirkungen auf die Entwicklung in Papua Neuguinea und die Auswirkungen auf die europäische Konservenindustrie Bericht zu erstatten. Wenn diese Regelung nicht die gewünschten Ergebnisse vor Ort erzielt und nicht vertretbaren Schaden für europäische Firmen bedeutet, müssen wir bei der Verhandlung des endgültigen Abkommens neu entscheiden.